Gospodine potpredsjedniče Komisije, kako bismo ostvarili naše energetske klimatske ciljeve na koje smo se obvezali u Parizu, moramo hrabrije krenuti u energetsku tranziciju koja će povećati uključenost građana. Ključno je individualno, ali i kolektivno djelovanje građana u obliku energetskih zadruga, jer doprinosi energetskoj demokraciji. Na održiv način potiče rast lokalnog gospodarstva i zapošljavanje te učinkovito riješava ozbiljne društvene probleme poput energetskog siromaštva. Kako bi se to ostvarilo, smatram da je potrebno ispuniti nekoliko važnih preduvjeta građanima i zadrugama omogućiti pristup jeftinijem kapitalu te potaknuti inovativne financijske instrumente i poslovne modele, potaknuti razvoj i široku primjenu naprednih mreža smart grid u gradovima primijeniti koncept smart city i u svim državama članicama uvesti obvezu upotrebe pametnih brojeva. Komisija treba definirati opće smjernice za nacionalne energetske strategije, a države članice moraju promijeniti energetske strategije i nacionalne akcijske planove uključivanjem građana i zadruga te mijenjati zakonodavne okvire, politike potpore te pristup tržištu.